Le dichiarazioni politiche del vertice di Malta dovevano riguardare le cause profonde e lo sottolineo, le cause profonde della migrazione l'impegno a rispettare i diritti fondamentali, ridurre la povertà, promuovere la pace, lo sviluppo, la crescita economica inclusiva.

Nessuna misura volta ad affrontare realmente le cause profonde della migrazione nessun cenno alla cooperazione senza ipocrisie tra gli Stati membri nessun cenno alla solidarietà e all'equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri nessun cenno alla modifica della legislazione europea in materia di asilo, che oramai tutti conveniamo nel definire fallimentare nessun cenno alle vie legali di accesso all'Unione europea, che tutelerebbero chi ha necessità di essere accolto e quindi di ricevere la protezione internazionale e tutelerebbero i cittadini europei che si ritrovano ad accogliere nessun cenno a una gestione migliore dei fondi destinati all'immigrazione e alla tutela dei diritti fondamentali.